hef farið hér yfir er þetta eitt af þeim verkefnum sem við stöndum frammi fyrir á þessu kjörtímabili hvort þetta sé forgangsmál á kjörtímabilinu

það er meiri hluti í þinginu sem bauð fram með það á stefnuskrá sinni að það skyldi gert það er vilji fyrir því á meðal þjóðarinnar það var rifjað upp í fréttablaðinu í morgun af held ég þorvaldi gylfasyni að það hefði verið minni